hæstvirtur forseti ég vil byrja á að þakka þessa umræðu og þær upplýsingar sem komu fram í máli hæstvirts iðnaðarráðherra og tek þar með undir orð háttvirts þingmanns ingibjargar sólrúnar gísladóttir með að það er ástæða til að þakka umræðuna en ég skildi hins vegar ekki orð hennar um að hún skildi tilgang umræðunnar mér fannst nú að hún hefði ýmislegt um málið að segja og notaði stóryrði eins og gjarnan í hennar máli talaði um yfirhylmingar leyndar upplýsingar virkjunin væri of stór ríkisstjórnin ætti ekki að vera leyndarráð ég held að háttvirtur þingmaður þurfi að skýra þessi orð sín betur ég skil ekki umræðu sem á að fara fram á málefnalegum grundvelli og er með þessum hætti það eru teknar hér úr samhengi upplýsingar og lesnar upp hverju á það að skila fyrir tilgang umræðunnar enn og aftur er skýrsla eða hugleiðingar gríms björnssonar teknar hér fyrir það er búið að fara nákvæmlega yfir það hér í þinginu þá oftar en einu sinni sú skýrsla var rædd hér fyrir nokkrum árum í umræðu hér í alþingi það er búið að skýra öll þau atriði sem í þeim hugleiðingum koma fram hver er tilgangurinn með þessu er enn einu sinni verið að ala á illum hug til þessara framkvæmda og til þess að það er verið að nota orkuauðlindirnar í landinu það vill nú svo til ég held að háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hafi samþykkt þessar framkvæmdir með einum eða öðrum hætti þannig að umræðan eins og hún birtist af hennar hendi hér þótti mér með ólíkindum auðvitað er það svo að það eru margir sem hafa þá skoðun að það eigi ekki að nota orkuauðlindir landsins til hagsbóta fyrir samfélagið þá eiga menn bara að hafa þá skoðun en menn eiga að fara með rétt mál þegar er verið að ræða þessi efni það er ekki ofsögum sagt að virkjun jöklu við

þær birtingarmyndir verið með hreinum ólíkindum auðvitað fagna ég því sem austfirðingur að fókusinn er á austurlandi menn hafa áhuga á austurlandi og tala um austfirðinga og austurland og meta landið mikils ég er auðvitað mjög ánægð með það en ég verð þó að viðurkenna þrátt fyrir ánægju mína með athyglina þá hefur mjög farið mjög um mig yfir þeim sleggjudómum sem eru ótrúlegir og hafa birst um austfirskt samfélag og austfirðinga ég fagna auðvitað þeirri vitundarvakningu þjóðarinnar sem er um náttúruvernd

en það er von mín að sá áhugi geti birst sem heildstæður áhugi og mönnum takist að sjá skóginn þrátt fyrir einstök merkileg tré sem draga að sér athyglina menn verða að sjá þetta í heild við höfum til dæmis verið með tillögur um að stofna vatnajökulsþjóðgarð og ég hef tekið þátt í þeirri vinnu gera menn sér almennt ljóst að lónið sem kárahnjúkastífla myndar hálslón að það er fimmtíu og sjö ferkílómetrar að stærð en vatnajökulsþjóðgarður landið sem fer undir vatnajökulsþjóðgarð og er eingöngu norðan vatnajökuls er tíu þúsund sex hundruð ferkílómetrar á móti fimmtíu og sjö ferkílómetrum sem fara undir hálslónið eru menn að tala um samhengi hlutanna þarna ég er sammála háttvirtum þingmanni um að geysir tekur ekki stórt pláss en er mjög merkilegur og hefur mjög mikil áhrif á ferðaþjónustu í landinu og það mun vatnajökulsþjóðgarður gera og það mun hálslón gera og hefur áhrif inn í ferðaþjónustuna það hafa menn orðið varir við á austurlandi nú þegar hefur hálslónið farið að draga að sér ferðamenn sem hlýtur náttúrulega að vera áhugavert fyrir þá sem vilja styðja ferðaþjónustu í landinu og hafa talað um ferðaþjónustu sem

en það hljóta samt sem áður að vakna í þeirri öfgaumræðu sem átt hefur sér stað í umræðunni um virkjanaframkvæmdir á austurlandi þá hljóta menn að spyrja sig þeirrar spurningar voru þeir tíu þúsund sem gengu niður laugaveg að óska eftir því

voru þeir að óska eftir því eru menn svo að tala um útrásarfyrirtækin að þar eigi að vera hinn mesti vöxtur í íslensku hagkerfi hjá útrásarfyrirtækjunum er eitthvað samhengi í þessu þegar prestur stendur vígreifur á austurvelli í leðurjakkanum sínum og talar til austfirðinga og talar um heila jörð talar um að örfáar manneskjur hafi ákveðið að drekkja heilu landsvæði og fórna hinu heilaga fyrir græðgina við austfirðingar erum auðvitað ekkert mjög heilagir svona miðað við jörðina og landsvæðið en ég hafna því algerlega að við séum gráðugir hvernig er þessi umræða komin þegar prestar

sem þó hafa staðið í áratugi og okkar bestu vísindamenn hafa komið að þessari hönnun og þessum undirbúningi eru menn svo í hinu orðinu að tala um þekkingarsamfélag og við séum að byggja upp vísindasamfélag á íslandi en þegar okkar bestu vísindamenn leggja allt sitt í að hanna þessa stíflu þá eru þeir taldir ótrúverðugir og ekki stjórnarmanns í landsvirkjun um að illa sé staðið að verki við undirbúning viðbragðsáætlana það er til þess verks og það hefur komið fram í störfum hér á alþingi að þar eru fengnir hinir bestu sérfræðingar það er farið eftir alþjóðlegum stöðlum og alþjóðlegum ferlum við að reikna út hvernig á að byggja upp þær viðbragðsáætlanir nálægt þessari stíflu hver er meiningin hjá þessu fólki hvert erum við að horfa í allri þessari dómsdagsumræðu og spádómum ég verð alveg að viðurkenna að mér finnst að skáld og listamenn sem ræða þetta megi fljúga hátt og hafa skemmtilegar skoðanir á þessu sem öðrum hlutum en þegar vísindamenn fólk sem á að vita betur stjórnarmenn jafnvel í landsvirkjun eru að koma með svona fullyrðingar til þess eins að hræða fólk þá erum menn á einhverjum villigötum það verð ég að segja svipuð umræða átti sér auðvitað stað þegar hvalfjarðargöngin voru grafin hvað hefur komið fram í því öll sú dómsdagsumræða hefur hún gengið eftir yfir hundrað sprungur og misgengi sem hafa komið fram þar auðvitað hefði átt að stoppa þá framkvæmd miðað við umræðuna núna um sprungur nálægt kárahnjúkavirkjun það getur ekki annað verið miðað við þessa umræðu hæstvirtur forseti mér finnst að hér sé það stór framkvæmd að menn verði að sýna fulla ábyrgð í þeirri umræðu sem þeir standa fyrir ég tali nú ekki um þingmenn og þá sem vilja láta taka mark á sér að menn dragi upp þá bestu vitneskju til að draga af ályktanir hér í þingsölum við getum auðvitað spurt til hvers er verið að ráðast í svona stóra framkvæmd við viljum byggja frekar undir atvinnulíf okkar við viljum skjóta fleiri stoðum undir hundrað þrjátíu og tvo milljarða árið tvö þúsund og átta í fyrra voru það þrjátíu og fimm milljarðar sjávarafurðir gáfu okkur í fyrra hundrað og tólf milljarða árið tvö þúsund og átta munu það verða hundrað fjörutíu og fimm milljarðar þetta hlutfall er að breytast við erum að fá fleiri stoðir undir okkar útflutningsgreinar og það er vel ég vil auðvitað draga það fram líka að varðandi atvinnulíf á austurlandi þá hefur það tekið mikinn vaxtarkipp allt samfélagið á austurlandi hefur tekið vaxtarkipp menningarlíf hefur tekið vaxtarkipp menntun ferðaþjónusta allt það sem leiðir af því þegar svona miklar athafnir fara af stað og eru að flytja aukið líf inn í fjórðunginn og skiptir okkur auðvitað öll máli allt samfélagið

hefur hag af þessum framkvæmdum ég ætla að vona að við megum heyra yfirvegaðri umræðu og betri umræðu og umræðu um staðreyndir sem komu svo ágætlega fram hér í ræðu hæstvirts iðnaðarráðherra og menn byggi á slíkum upplýsingum og slíkum tölum sem hann dró hér fram